Dans ses conclusions du 30 novembre 2009, le Conseil a rappelé que la méthode ouverte de coordination a activement contribué au bon fonctionnement des marchés du travail ainsi qu'à l'inclusion sociale. L'échange de bonnes pratiques en matière d'emploi s'est avéré et s'avérera encore à l'avenir particulièrement utile, ce qui nécessitera un suivi efficace des lignes directrices emploi qui seront adoptées prochainement par le Conseil, après l'avis du Parlement celui que vous avez d'ailleurs rendu aujourd'hui et un rôle clé pour le Conseil EPSCO dans le contexte de la nouvelle gouvernance, qui devrait être arrêtée par le Conseil européen, notamment dans le cadre du semestre européen. L'année dernière, en outre, lors de l'adoption par le Conseil d'un nouveau cadre stratégique pour une coopération européenne dans le domaine de l'éducation et de la formation, les nouveaux membres ont reconnu que la réalisation des principaux objectifs stratégiques définis dans le cadre passait par un usage efficace de la méthode ouverte de coordination, ce qui prouve qu'ils continuent de soutenir cette méthode particulièrement utile dans des domaines relevant de leurs compétences nationales. Le récent rapport conjoint 2010 du Conseil et de la Commission sur l'état d'avancement de la mise en œuvre du programme de travail éducation et formation 2010 attire l'attention sur les progrès considérables qui ont pu être réalisés grâce à la méthode ouverte de coordination en matière de coopération européenne dans le domaine de l'éducation

Dans le même sens, le Conseil, dans ses conclusions du 7 juin 2010, a attiré l'attention sur l'intérêt qu'il y a, dans le cadre des discussions générales menées actuellement sur la stratégie Europe 2020, à développer pleinement l'approche intégrée par des travaux communs, au niveau européen, en utilisant le cadre offert par la méthode ouverte de coordination dans le domaine de la protection et de l'inclusion sociale en tant que mécanisme ayant fait la preuve

Toutefois, face aux nouveaux défis et perspectives qu'offre la mise en œuvre de la stratégie Europe 2020, en particulier en ce qui concerne la surveillance de la mise en œuvre de l'objectif défini par le Conseil européen en matière de réduction de la pauvreté et des aspects sociaux des lignes directrices pour l'emploi, en particulier la ligne directrice 10, la Présidence a, lors de la réunion informelle des ministres des affaires sociales le 9 juillet, invité les États membres à lancer un processus de réflexion sur le renforcement de la méthode ouverte de coordination.

À cet égard, la Présidence organisera une conférence, le 14 septembre prochain, et le Conseil EPSCO du 21 octobre devrait, à l'initiative de la Présidence, débattre à nouveau de cette question, qui devrait faire l'objet de conclusions en matière d'emploi et en matière d'inclusion sociale.